Además, sirvió para subrayar el papel de la Unión Europea como actor global, dado el importante papel desarrollado durante la negociación. Ya se ha dicho en este debate que, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, —así lo ha manifestado de forma reiterada— Irán está cumpliendo los términos del acuerdo. Por todas estas razones, debemos apoyar el mantenimiento del acuerdo. Sin embargo, esto no puede ocultar las preocupaciones que a día de hoy despiertan el programa balístico de Irán y su negativa actuación en el plano regional, pese a las esperanzas creadas por el acuerdo de una actitud más constructiva de Irán en el escenario regional. Su importante influencia sobre diversos actores de la región es conocida. Necesitamos un Irán mucho más constructivo en Oriente Próximo.